Pane předsedající, já jsem přesvědčen, že vzdělávání je vždycky ta nejlepší možnost, a to platí o to více právě v tak závažné věci, jako jsou zdravotnické informace, zdravotnické vzdělávání.

Skutečně sexuální přenosné choroby, samozřejmě znásilnění nebo neplánované těhotenství či potraty, to jsou důsledky nedostatku informací. Já vítám postoje, které sdělila třeba paní poslankyně Wiśniewská, která umožnila panu Biedrońovi se vyjádřit k té dané věci, paní poslankyně Kempa, která tady hovořila a pana Biedroně napadla, tak mu ani neumožnila diskutovat.

Já pevně věřím, že úskalí toho zákona budou jednoznačně rychle odsouzena, a respektive že nám příště poslanci vládní většiny Práva a spravedlnosti sdělí radostnou zprávu, jak rychle tento zákon zamítli.